Já bych se chtěl ve své jedné minutě vyjádřit k problematice jednomyslnosti rozhodování Evropské rady. Podle mého názoru jsou základy tohoto požadavku skutečně rozumné a tato zásada jednomyslnosti rozhodování Evropské rady může být stěžejní pro naši budoucnost a soudržnost EU.

při posuzování problematiky povinných permanentních kvót a ty chci zásadně odlišit od těch, které byly jednorázově ve prospěch Itálie a Řecka. Mám pocit, že je to ohromné politikum a toto politikum ohrožuje jednotu EU. I v těchto otázkách by se mělo rozhodovat jednotně. Ovšem musíme přijmout tuto zásadu jednotnosti, i pokud jde o Polsko. Polská vláda by měla otupit tento spor právě ve vztahu ke Komisi, protože právní stát má společné znaky. Komise by pak měla více zvážit, zda neexistuje ještě prostor pro lepší dohodu než používat tvrdší postupy.